Voorzitter, deze nieuwe Commissie heeft zeker een aantal positieve aspecten. Ik denk aan de Brusselse regeldruk, die veel burgers en bedrijven zat zijn.

Ook is het juist, Voorzitter, dat de minister die jarenlang de regels van het stabiliteits en groeipact heeft geschonden, door twee collega's aan banden wordt gelegd.

Toch, Voorzitter, kan ik het team Juncker niet steunen en zal ik mij onthouden van stemming, omdat het programma van de heer Juncker meer Europa, meer monetaire unie en een star vasthouden aan de euro is.